Az eszmecsere végén szeretném megköszönni még egyszer az Európai Számvevőszék, valamint kedves képviselőtársaim együttműködését annak a három jelentésnek az elkészítésében, amelyekről holnap tudunk dönteni.

Én ezzel kapcsolatban csupán azt szeretném megjegyezni, hogy néhány héttel az európai parlamenti választás előtt, az európai parlamenti választás mint kifejezés számomra nem szitokszó. Nem baj, nem helyes, ha egymást azzal revolverezzük, hogy a választási kampánnyal kapcsolatos kérdések jelennek meg az Európai Parlamentben.

Schulz úr a Parlament elnöke, mindannyiunk elnöke, az egyik európai pártcsalád európai bizottsági elnökjelöltje. Ebben a minőségében szabadságról és demokráciáról beszél, de a szavai és a parlamenti elnöki tettei között különbség van.

Ha valaki ezt nevén nevezi néppárti, liberális vagy zöld politikus akkor szerintem nem politikai gólokat lő, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy Schulz úr lő politikai öngólokat. Így tehát azt gondolom, hogy minden rendben volt a vita ezen szakaszát illetően is.